Signor Presidente, onorevoli colleghi, il nuovo accordo dovrà essere profondamente radicato nell'Agenda 2030, con un meccanismo che permetta di monitorare i progressi compiuti da ambo le parti nell'attuazione dei nuovi obiettivi per lo sviluppo sostenibile. Particolare attenzione deve essere rivolta a quelli che erano gli elementi essenziali di Cotonou rispetto dei diritti umani e dei principi democratici e dello Stato di diritto, che devono rimanere alla base della cooperazione. Aggiungo il grande tema della lotta all'evasione ed elusione fiscale, di cui i paesi in via di sviluppo già pagano il prezzo più alto. Sull'immigrazione chiediamo al Consiglio e alla Commissione di non continuare sulla vergognosa strada, intrapresa negli ultimi tempi, di condizionare gli aiuti a un maggior controllo delle frontiere. Purtroppo, la proposta ci sembra troppo squilibrata verso i rimpatri e dice poco o nulla sull'apertura di canali di immigrazione legale.